dans un concert d'autosatisfaction?

La réalité, c'est que nous ne sortons pas de l'étau et des logiques d'austérité qui sous-tendent tout, empêchent tout et continuent d'offrir comme seule perspective au peuple de souffrir encore, encore et encore.